Monsieur le Président, les questions des émissions des gaz à effet de serre et de la transition énergétique sont déterminantes pour l'avenir de notre espèce. Bien que cette question soit déterminante, l'Union, fidèle à son dogme ultralibéral, continue à croire que seul le marché va résoudre le problème. Or, tout ce que le marché garantit, c'est la spéculation, le droit du plus riche à polluer et la délocalisation des industries vers les pays n'ayant pas ou peu de législation écologique. La vraie solution ne passe pas par le marché, la concurrence, la recherche du profit à tout prix, mais par les services publics et la coopération. Cela implique la construction d'entreprises publiques intégrées de production et de service pour l'énergie, les déchets, le fret ferroviaire, des entreprises auxquelles seront fixés des objectifs particuliers. Oui, nous devons agir pour protéger l'environnement mais nous ne pouvons pas être les seuls à vouloir sauver la planète, et cela passe donc par une taxation écologique aux frontières de l'Union, des importations de produits manufacturés pour financer les investissements et la recherche développement de ces entreprises publiques et de l'industrie européenne.